¡Es imposible improvisar un ejército!

¿Dónde estaba nuestra política exterior, nuestros servicios de política exterior, que no se enteraron?

¿Dónde estaba este servicio, que no sabía lo que ocurría en la provincia de Al Anbar, donde se produjo el avance del EIIL? ¿Dónde estaba el Servicio Europeo de Acción Exterior cuando se produjo en enero el ataque sobre Faluya, la insurrección de Faluya, que fue el primer aviso del EIIL? Segunda cuestión Kobane. Me escandaliza el escándalo, por cuanto es únicamente conocido porque lo tenemos delante de nuestros ojos en televisión. Pero Kobane —o Ain al Arab, como dicen los árabes— es la consecuencia de todo el conflicto existente en el arco que va desde Alepo, pasando por Deir ez Zor, hasta Bagdad, hasta las cercanías de Bagdad. Por lo tanto, dejémonos de pensar que con Kobane estamos haciendo un símbolo, porque yo quiero hablar de la categoría, y a la categoría me quiero referir. Este Parlamento, el 18 de septiembre de este año, emitió una Resolución que exigía que se produjera un paro en la ayuda logística al DAESH. Me quedo atónito cuando el Consejo de Europa, el 20 de octubre, dice que van a comenzar una acción inmediata. ¿Pero de qué estamos hablando? Mientras nosotros hablamos, el DAESH hace y yo no quiero ni más condenas, ni aprobaciones, ni solidaridades, ni música al DAESH se le enfrenta con hechos y no con palabras.